Pero, como considero que es mucho más importante que el sector cuente con un plan a largo plazo para la anchoa, voy a votar a favor y voy a aprovechar esta oportunidad para pedirle al Consejo, que tantas reticencias está teniendo, que acepte la capacidad de codecisión de este Parlamento a partir del Tratado de Lisboa y que, por favor, a partir de hoy ponga una fecha para empezar a negociar, porque el sector, si no sale este plan adelante, va a ser el más perjudicado.